Hvala lepa. Vidim, da je moj komentar, da bo treba se začeti pogovarjati o višji prispevni stopnji, če želimo vse to uresničiti, naletel na že na prvo burno, burno debato. Jaz se čedalje bolj pri sebi osebno zavzemam, da ne bi nič veliko parlamentiral, pa bi kar predlagal, da se poviša prispevno stopnjo, pa da vidimo, kam bomo prišli, v, v tej debati, ker s to debato, ne, odlašamo že nekaj časa. Kar se dopolnilnega tiče, vemo da je treba pripeljati dodatne davke. In v tej debati se tudi tu noter izogibamo, če se le da, ampak na aktualnega ministra kažemo, no, tole naredi, ne, pol pa pride, pride z neko idejo pa se ta ali pa ona skupina, seveda s tem, ne strinja, čeprav so modeli v svetu že popolnoma jasni, kako se to naredi. Lahko se tudi ta državni zbor odloči, da prispevke spremenimo v davke, imamo državno, državno zdravstvo, tako kot ga imajo v Angliji, na Švedskem, Norveškem in še kje in bo te debate v trenutku konec. Kar se tiče, čiste, kar se tiče privatizacije in dobičkov. Ja, tudi jaz sem bil razočaran nad mnenjem ustavnega sodišča, ker gre konec koncev le za, za javni, denar in zdaj bo treba pač zaostriti, pogoje, pod katerimi bojo koncesionarji ta denar, dobivali, da bojo približno enaki pogojem, pogojem javnega zdravstva. Kar se tiče večje učinkovitosti javnega zdravstva, je treba pa bolnišnice spremeniti v neko obliko gospodarskih družb, kjer se nagrajuje delo in kaznuje nedelo. Tako namreč funkcionira boljše, boljše zdravstvo, ki zagotavlja boljše, boljše pogoje. Kar pomeni, da bomo zopet imeli na tapeti, ali, so zdravniki oziroma zdravstvo, javni uslužbenci? Kajti če so, imamo to, kar je zdaj, ne. Če pa hočemo večjo učinkovitost, je pa treba zamenjati njihovo plačo za neki pavšal, za število storitev, ki jih naredijo. To mimogrede pa dobro funkcionira v, v javnem v ker zasebnem zdravstvu pri koncesionarjih, kjer če nimajo pacientov, ne dobijo denarja. To se v javnem zdravstvu, ne dogaja. Toliko do tukaj, pa mogoče vprašanje še naprej.